Am votat și eu în favoarea raportului deoarece desemnarea anului 2013 ca Anul european al cetățenilor este un bun prilej pentru o informare corectă a tuturor europenilor. O mai bună informare ar contribui la consolidarea sentimentului de apartenență la Uniune.

Până în prezent, cetățenii români nu s au bucurat în totalitate de drepturile lor.